im Handelsbereich, in WTO Fragen, wo ich weiterhin denke, dass wir unterschiedlicher Meinung sind.

Ich hoffe, dass Sie das auch entsprechend thematisieren können.